man muss nicht insgesamt sparen, weil man darüber hinaus ja bei Investitionen großzügig sein kann. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen vernünftigem Haushaltsgebahren und den freien Räumen für mehr Investitionen.